Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Jaz pozdravljam predlog novele, torej predlog zakona. Mislim, da bo zelo olajšal delo številnim prostovoljnim gasilskim društvom, hkrati pa tudi pozdravljam pot ministrstva za infrastrukturo, ki nas je seznanila z vsemi relevantnimi dejstvi in okoliščinami in ne naseda, toku populizma. Prav je, da v gasilstvo ne vnesemo lahkotnost, ki ga pozna vsem poznana pesem Brizgalna brizga. Jaz bom kljub temu, podprl predlog zakona o voznikih. Hvala lepa.